Señor presidente, desde 2015 casi medio millón de personas han huido de Burundi y este año, previsiblemente, serán más aún. Ha disminuido la producción agrícola, han aumentado los precios y se han recortado servicios básicos. Además, el gobierno reprime sistemáticamente a la sociedad civil y viola sus derechos humanos, a la vez que reprime toda oposición política.

2017. Lamentamos que Burundi se haya retirado de la Corte Penal Internacional y pedimos el establecimiento de un diálogo político entre las partes, la liberación de los presos políticos, la reapertura de los medios de comunicación y de las oenegés y que los Estados vecinos garanticen el retorno seguro de refugiados bajo el principio de voluntariedad de cada persona. Por último, en el marco de la crisis humanitaria y migratoria, reclamamos que se otorgue el estatuto de refugiado a todo solicitante de asilo procedente de Burundi.